Ja, spoštovani, podpredsednik državnega zbora, hvala za dano besedo. Cenjeni ministrici, spoštovani ministri, kolegice in kolegi! Mojo vprašanje je namenjeno in se glasi na ministrico za delo, družino in socialne zadeve, glede zaposlovanja in naseljevanja tujcev v Republiki Sloveniji. Seveda kot, poslanec tega državnega zbora prav gotovo razumem, vse gospodarstvenike vse podjetje, ko je potreba po zaposlovanju tujcev, da jih tudi zaposlijo. Seveda malo se mi ustavlja kdaj pa kdaj vprašanje, ko, obenem tudi naseljujemo, pa tujce, v, našo državo. Ampak do neke določene meje, bom rekel, da, seveda to spoštujem in tudi, razumem neke potrebe, nekaterih. Spoštovana ministrica, jaz vam bi orisal en, konkreten primer, da boste me lažje razumeli vi, pa seveda tudi tisti, ki, nas naju poslušajo. Pride v Slovenijo delat, tujec, gradbenemu gradbenemu podjetju in dela eno leto. Seveda tega, zaposlovalca prosi, da še ima sina, da tudi pride sin v Republiko Slovenijo in delat temu podjetju. Seveda vmes oba, nagovarjata tega podjetnika oziroma imajo željo, tudi možnost, ker moram povedati, da, tujci, zakone, ki veljajo v Republiki Sloveniji na, na področju zaposlovanja in tudi preseljevanja, poznajo večkrat bolj podrobno kot mi, ki tukaj živimo. In seveda za njimi še pride familija. Do neke meje še to razumem. Seveda počasi, ta oče, ki je prišel najprej, podjetniku, izrazi željo, da gre delat v sosednjo Avstrijo ali Nemčijo. Seveda ima vse reference, delal je več kot leto v Evropski uniji, seveda posledično v Republiki Sloveniji in odide v tujino. Za njim, ko doseže eno leto, zaposlitve pri tem gradbincu še sin, še odide on. Seveda v Republiki Sloveniji pa ostane družina. Tu se mi postavlja vprašanje in teh vprašanj, dobivamo nenehno, ko hodimo po Republiki Sloveniji, po naši državi, seveda, da se tukaj pol zlorablja. Meni je nerazumljivo, da ne vem, onadva, ki sem jih prej omenjal, delata v sosednji državi, Republika Slovenija pa vzdržuje njihove družinske člane. Seveda, tu so vrtci tu so šole, največkrat se pa zgodi, da mama pa doma čaka na otroke, ko pridejo z šole. Hvala za vaš odgovor.